Zur Klarstellung der Haltung meiner Fraktion möchte ich an dieser Stelle nochmals sagen, dass es manchmal sehr schwer ist, den Trilogverhandlungen als Gesamtfraktion zu folgen. Wenn man feststellt, dass die Berichterstatterin nicht wahrhaben will, dass die Zahl der Tierversuche basierend auf dieser Regelung zunimmt, dass die Zahl der Primatenversuche zunimmt, und dass es den Mitgliedstaaten nicht mehr erlaubt ist, jenseits dieser Regelung strenger zu regeln, dann darf man eine Rücküberweisung in den Ausschuss vorschlagen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.